Nos hubiera gustado que estuviese también presente el Consejo, porque lo que queríamos era también situar esta problemática en el Consejo para que esté presente en el futuro Consejo Europeo. Pero aprovecho para decirles que, efectivamente, hemos seguido este informe con mucho interés, esta Comunicación del día 2 de octubre ―su gestación, su parto sabemos que no ha sido fácil, que ha sido doloroso, las resistencias que ha habido―, y lo que queríamos precisamente con este debate y con la Resolución que mañana votaremos es ayudarles a ustedes, a los que verdaderamente están interesados en que efectivamente la nueva arquitectura de la Unión Económica y Monetaria tenga un pilar social importante. Nos parece que es necesario, que es urgente —no solamente que es justo—, porque no habrá en Europa una política económica exitosa si hay unas asimetrías tan tremendas en los niveles de bienestar. No podrá haber una Europa rica y una Europa pobre, una Europa con empleo y una Europa con desempleo.